Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, finalmente dopo due anni di negoziati abbiamo l'opportunità di votare questo importante regolamento. La sicurezza nel campo dell'aviazione è di vitale importanza. Mantenere sempre aggiornata la lista nera delle compagnie aeree però non basta. Evitare che le stesse possano volare nei cieli europei grazie al wet lease è una vera vittoria. Anche le condizioni dei piloti e dei membri dell'equipaggio di alcune compagnie low cost possono influire sulla sicurezza del volo e per questo motivo ritengo importante che tali aspetti vengano presi in considerazione. Infine, mi compiaccio del nuovo ruolo dell'agenzia e della possibilità della stessa di aprire uffici regionali in paesi terzi per fornire sostegno alle attività di certificazione e per lavorare su aspetti tecnici. Questo nuovo ruolo internazionale aiuterà a promuovere l'industria europea dell'aviazione e gli altri standard europei in materia di sicurezza.